Herr Präsident! Immer wieder gibt es solche Katastrophen. Wenn es passiert ist, dann sind alle betroffen und dann geht man wieder zur Tagesordnung über. Bis zum nächsten Mal.

Weil manche Unternehmen nicht genug verdienen können oder Verbraucher nur noch billig wollen oder sich nur noch billig leisten können. Da wird gespart beim Arbeits und Gesundheitsschutz, beim Brandschutz, oder es wird Sozialdumping betrieben. Es stellt sich die Frage Wer ist tatsächlich für diese katastrophalen Unglücke und Zustände verantwortlich? Klar, die Fabrikleitungen, die Politik, die Behörden vor Ort, aber auch die Unternehmen hierzulande in Europa und wir als Politik. Die Unternehmen dürfen nicht nur die Preise drücken, sondern müssen auch überprüfen, von wem sie Waren beziehen, unter welchen Arbeitsbedingungen diese dann auch hergestellt wurden. Inzwischen kann sich da niemand mehr herausreden, auch wenn die Lieferketten doch sehr unübersichtlich sind.

Es gibt viel zu tun! Wir müssen unabhängige Gewerkschaften vor Ort stärken, wir brauchen eine angemessene Umsetzung der acht ILO Kernkonventionen, transparente Lieferketten, die Verbesserung der Gesundheits und Sicherheitsstandards und eine Intensivierung unabhängiger Sicherheitsüberprüfungen. Auch die Europäische Kommission muss das Konzept der sozialen Unternehmensverantwortung fördern und durchsetzen. Ich bin enttäuscht, dass die konservativ liberale Mehrheit im Haus unserem Änderungsantrag nicht zustimmen will, in dem es um angemessenen Schutz und faire Behandlung von Opfern solcher Katastrophen geht.